Na začiatku nového funkčného obdobia by sme si mali uvedomiť našu spoločnú zodpovednosť za mierový rozvoj európskeho kontinentu tak, aby sme zabezpečili pokojný a prosperujúci život našich občanov. Aby sme ich presvedčili, že sme tu pre nich, aby sme im slúžili.

Aj vtedy, keď vzniknú medzi dvomi členmi našej rodiny problémy. Korektný partnerský dialóg s cieľom hľadať rozumné riešenie, to je európsky spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Nie ignorovanie partnera a prezentácia týchto problémov na pôde európskych inštitúcií vrátane tej našej. Vzájomný stály racionálny dialóg je aj spôsob ako odobrať živnú pôdu extrémistom na všetkých stranách hraníc, a tým už v zárodku zlikvidovať alebo výrazne obmedziť ich budúce potenciálne nebezpečné aktivity.